Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident! Ich habe zu oft diese Debatten um das Arbeitsprogramm der Kommission geführt, als dass ich jetzt sagen könnte, ich wäre beeindruckt. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass sehr viel in diesem Vorschlag für das Arbeitsprogramm steckt und dass Sie der Lage, in der die Europäische Union sich knapp 14 Tage nach dem letzten Krisengipfel, der den Durchbruch bringen sollte, befindet,

Dass wir jetzt zwei alte europäische Länder haben, die von technischen Regierungen geführt werden müssen, ist Ausdruck eines Niedergangs der Demokratie innerhalb der Europäischen Union, der einfach gewürdigt werden muss und auch selbstkritisch gewürdigt werden muss. Meiner Meinung nach ist das eben doch auch gemeinschaftlich verschuldet worden, und das Laissez faire gegenüber Märkten, das Laissez faire aus Brüssel gegenüber Defizitländern, aber auch gegenüber den Überschussländern, das fällt schon auch in Ihre Verantwortung. Ein glaubwürdiges Arbeitsprogramm braucht eine Einlassung zu dieser Situation.

in Angriff nehmen, eben zum Scheitern verurteilt sind. Das wird für die technische Regierung nicht anders sein nicht in Italien und nicht in Griechenland als das bisher in den Problemländern der Fall gewesen ist. Ihre Ansagen zur Gemeinschaftsmethode hören wir alle immer sehr gerne. Soll ich das aber glauben? Ich finde, die Aufwertung von Olli Rehn und dass er mehr zu sagen haben soll gut. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn gleichzeitig Herman van Rompuy auch aufgewertet wird? Also wir machen immer einen Schritt hin zur Gemeinschaftsmethode, gleichzeitig werden aber bei den Gipfeln auch wieder zwei Schritte weg von der Gemeinschaftsmethode beschlossen. Und wenn nun mal alle Kriseninstrumente außerhalb der Verträge laufen, wie soll denn dann die Gemeinschaftsmethode funktionieren? Darüber muss eben auch geredet werden, wenn Sie hier für Ihre Ideen zur Gemeinschaftsmethode werben. Zu den Programmen, die Sie vorschlagen Green growth grünes Wachstum kenne ich von Ihnen jetzt auch schon lange im Energiebereich, im Klimabereich. Ich will nicht das mantrahaft wiederholen, was ich schon oft gesagt habe.

Wir haben keine einzige Maßnahme hart gemacht, die dazu dienen würde, dass wir das 2 Grad Ziel, das auch Sie so oft beschworen haben, erreichen könnten. Ich habe in der kleinen Runde neulich schon einmal gesagt Grünes Wachstum z.

im Agrarbereich bedeutet nicht das, was der gute Kommissar Cioloş will, sondern das bedeutet bei Ihnen mehr Konzentration, mehr größere Betriebe, weniger Höfe, weniger Arbeitsplätze, mehr Massentierhaltung, mehr Monokulturen, weniger Wertschöpfung für die einzelnen Betriebe, mehr Umweltbelastung, mehr Abhängigkeit von Importen! Das ist nicht das, was ich mir unter grünem Wachstum vorstelle. Ich glaube, dass grünes Wachstum in diesem Arbeitsprogramm ein echter Etikettenschwindel ist, weil er mit den einzelnen Regulierungen, die Sie vorbereiten, überhaupt nicht im Einklang steht. Zu Joschka Fischer, sehr geehrter Herr Kollege Ich teile Ihre Einschätzung als Grüne völlig.